framsöguerindi og ákaflega greinargóða yfirferð yfir tillögur meiri hlutans á milli umræðna þetta er önnur umræða um fjáraukalögin nokkurs konar millikafli þangað til við sjáum þau hér i endanlegri mynd við þriðju umræðu og í sjálfu sér lítið fréttnæmt sem orðið hefur milli umræðna helst sýnist kannski fréttnæmt sú mikla viðhorfsbreyting sem virðist í forsætisráðuneytinu gagnvart embætti forseta íslands en hér kemur fram tillaga frá því um níutíu og átta milljónir króna aukafjárveitingu til forsetaembættisins við höfum líka séð að eftir forsætisráðherraskipti nýverið hefur fjárveiting til embættis forseta íslands árleg farið úr hygg ég hundrað tuttugu og fjórar milljónir tvö þúsund og þrjú í fjárlögin í ár upp á hundrað sjötíu og sjö milljónir eða nærri helmingsaukning á örskömmum tíma og nú er rekstrarhallinn hreinsaður upp við þekkjum það hér úr þessum sölum að fjárveitingatillögur forsætisráðuneytisins til embættis forseta íslands hafa ekki hrokkið fyrir útgjöldum um langt árabil og það hefur verið til vansa að sjá embættið á fjáraukalögum ár eftir ár því æðsta stjórn ríkisins á náttúrlega að ganga á undan með góðu fordæmi ég lýsi þeirri von minni að þessi mikla viðhorfsbreyting í forsætisráðuneytinu til þarfa embættis forseta íslands og sú aðgerð sem hér er farið í í fjáraukalagafrumvarpinu verði til árs að við hættum að sjá embættið á fjáraukalögum frá ári til árs svo að samvinna ráðuneytisins og embættisins verði til þeirrar fyrirmyndar sem hún þarf að vera í okkar ágæta samfélagi við höfum áður gagnrýnt nokkuð æðstu stjórnina og hér var alþingi á hinn bóginn hætt nokkuð við fyrstu umræðu

og sýnt að framkvæmdir í alþingishúsinu hafa enn einu sinni farið fram úr áætlunum nú um tuttugu og sex milljónir liðlega og það er auðvitað algerlega óviðunandi að við hér á löggjafarsamkomunni virðum ekki fjárlagarammann og vöndum ekki betur til áætlanagerðar það erum við sem setjum fjárlögin það erum við sem setjum fjárreiðulögin hér er fjárveitingavaldið og það á auðvitað að vera alger undantekning að alþingi sjálft lendi inni á fjáraukalögum vegna þess að áætlanagerð þess hafi ekki verið með viðunandi hætti og við hljótum áfram að gagnrýna það og auðvitað harma í yfirferðinni yfir æðstu stjórn þingsins að þau ráðuneyti forsætisráðuneytið og fjármálaráðuneytið sem eiga að fara fyrir um aga og aðhald í ríkisfjármálum um vandaða áætlanagerð og um reglufestu þau skuli jafnoft vera á fjáraukalögum og raun ber vitni og kannski ekki síst hvað forsætisráðuneytið varðar því þar er aðalskrifstofan sem um er að ræða og auðvitað líka gagnrýnisvert hversu hefur verið haldið á fjármálum aðalskrifstofu utanríkisráðuneytisins um langt árabil því þar situr alla jafna formaður hins stjórnarflokksins og stýrir málum og honum ber auðvitað rík skylda til þess að fara á undan með góðu fordæmi í fjársýslu allri sá reikningur sem við erum að fá frá sendiráðum landsins upp á tvö hundruð sjötíu milljónum í viðbótarreikning þrátt fyrir stóraukin útgjöld á umliðnum árum til þessara sendiráða og þegar til þess er horft að þessi tvö hundruð sjötíu milljónum króna fjárveiting virðist ekki hrökkva fyrir vandanum heldur er líka verið að sækja að að sendiráðin njóti gengisþróunarinnar í ár ólíkt því sem vera ætti samkvæmt reglunum í fjárlagagerðinni þá hlýtur maður auðvitað að gagnrýna þau lausatök sem hafa verið á fjárreiðum sendiráðanna í utanríkisráðuneytinu og á aðalskrifstofunni glögglega það er mikilvægt að við hér í þinginu æðsta embætti ríkisins og þau ráðuneyti framkvæmdarvaldsins sem forustu hafa fyrir ríkisstjórninni fari á undan með meiri reglufestu og aga í sínu vinnubrögðum heldur en þetta fjáraukalagafrumvarp er að sýna og ég held að þar verði allir aðilar að taka á svo að okkur geti verið meiri sómi að framkvæmd fjárlaganna heldur en raun ber vitni nú er út af fyrir sig talað um framkvæmd fjárlaganna við fyrstu umræðu um fjáraukalögin og líka við umræðuna um fjárlögin og út af fyrir sig um mörg undanfarin ár menn þekkja þann ágreining sem þar hefur verið uppi við höfum bent á það að hér eru jafnan kynnt fjárlög við upphaf þings á nokkurs konar áróðursfundum fjármálaráðherra þar sem dregin er upp ákaflega jákvæð mynd af þróun ríkisrekstrarins því miður eiga þær tölur sem þar eru sjaldan mikið skylt við veruleikann og frávikin eru satt að segja gríðarlega mikil bæði gjaldamegin og nú þetta árið sem betur fer líka teknamegin en á frávikunum þurfum við að taka á og vanda miklu betur til áætlanagerðar hér og ég held að það sé alveg óhætt að segja að í sveitarfélögunum og í atvinnulífinu sjálfu mundu menn sæta ámæli fyrir þá áætlanagerð sem hér er uppi við ræddum um málefni landbúnaðarráðuneytisins sömuleiðis við fyrstu umræðu og ég held að þær athugasemdir standi út af fyrir sig óhaggaðar við hljótum baka að setja spurningarmerki við ýmsa þá liði sem eru að rata inn á fjáraukalög sem eru augljóslega ekki óvænt ófyrirséð óhjákvæmileg útgjöld á yfirstandandi ári hér eru ýmsar fjárveitingar þar sem er verið að hreinsa upp margra ára halla útgjöld sem féllu til á allt öðrum árum útgjöld sem ákveðið var að stofna til í ár án þess að neina knýjandi nauðsyn virðist bera til þess og þar fram eftir götunum það á að vera okkur umhugsunarefni þær efasemdir sem ríkisendurskoðun hefur sett fram um þessa framkvæmd alla og þær rúmu heimildir sem inni í fjárheimildunum eru standandi um hver áramót en í stað þess að taka þá umræðu hér eins og við höfum oft áður gert án ef ég lagt fram sérstaka fyrirspurn til hæstvirts fjármálaráðherra þar sem við rekjum ýmsar af athugasemdum ríkisendurskoðunar um lausatök í ríkisrekstrinum og óskum með formlegum og skriflegum hætti eftir afstöðu ráðuneytisins til athugasemda ríkisendurskoðunar um framkvæmd fjárlaganna og væntum þess að þau svör muni berast á næstu vikum og kunni að gefa þá tilefni til frekari